El ciclo es Israel destruye, nosotros reconstruimos, y el 30 de beneficio industrial se lo lleva la industria israelí.

No puede ser que Europa siga financiando los negocios de la destrucción reconstrucción. Y en segundo lugar y último me deja abrumado que a la barbarie del bombardeo de población civil, que es un crimen de guerra, lo llame usted guerra.